Noi invece discutiamo sul come fare questo tipo di operazione perché siamo convinti. Quindi la discussione si sposta su un tema che è completamente diverso e che non è quello del mercato unico dell'energia. Mi fa piacere poter ringraziare, in conclusione, nuovamente il mio presidente, l'on.

Vi ringrazio lavoriamo per attuare le cose che decideremo nella prossima seduta.